Sprijinirea investițiilor în turismul rural trebuie să beneficieze în continuare de o finanțarea adecvată în cadrul viitoarei politici agricole comune, în cadrul celui de al doilea pilon, unde, de asemenea, trebuie menținute finanțări adecvate pentru infrastructura rurală, pentru investițiile care pot face satele europene mai ușor accesibile și mai atrăgătoare. În încheiere subliniez, de asemenea, importanța îndemnului adresat Comisiei de a promova turismul ecologic.